Il gruppo SD ha chiesto di aggiungere, come terzo punto all'ordine del giorno di martedì pomeriggio, dopo la discussione sulla relazione dell'onorevole Viotti relativa agli Orientamenti per il bilancio 2019 Sezione III, una dichiarazione del Vicepresidente della Commissione Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza su I progressi in materia di patti globali delle Nazioni Unite per una migrazione sicura, ordinata e regolare e sui rifugiati. La discussione dovrebbe concludersi con una risoluzione da votare ad aprile.